Anul trecut, peste 25 de mii de oameni și au pierdut viața și peste un milion și jumătate au suferit accidente pe drumurile Europei.

Serviciile furnizate de programele de navigație prin satelit Galileo și EGNOS vor aduce beneficii maxime, asigurând localizarea cu precizie a apelurilor și intervenția rapidă a serviciilor de urgență. Susțin echiparea obligatorie a vehiculelor cu sistemul eCall, fără a oferi posibilitatea utilizatorului de a dezactiva serviciul, asigurându se totodată protecția necesară a datelor personale. Instituirea sistemului interoperabil eCall, la nivelul întregii Uniuni, este esențială pentru sporirea siguranței în circulația rutieră, stabilirea cu rapiditate și precizie a locului unui accident, coordonarea eficientă a echipelor de căutare și salvare. Toți actorii implicați ar avea de câștigat din implementarea acestui program industria prin furnizarea de noi tehnologii, echipamente și componente și prin creșterea competitivității industriei de automobile din Europa

Criticile aduse sistemului, în special de către susținătorii întăririi protecției datelor personale, sunt, din punctul meu de vedere, nefondate. Să nu uităm sistemul eCall salvează vieți!